Všetci si uvedomujeme, že spoločná poľnohospodárska politika Európskej únie je veľmi zložitou a citlivou problematikou. Pokračovanie v uplatňovaní takzvaného historického princípu pri podpore poľnohospodárstva aj po rozšírení Európskej únie o nové krajiny vnieslo do európskej hospodárskej politiky značné disproporcie. Preto treba do systému prerozdeľovania finančnej podpory pre poľnohospodárov vniesť čím skôr spravodlivé objektívne kritériá, ktoré vytvoria dobré podmienky na korektnú hospodársku súťaž poľnohospodárov na jednotnom európskom trhu. Prostriedky finančnej podpory sa musia rozdeľovať korektne, vyvážene, aby poľnohospodári vo všetkých krajinách Európskej únie mali právo na rovnakú výšku podpory a mohli medzi sebou férovo súťažiť. Aj z toho dôvodu, myslím si, je potrebné podporiť pozmeňovací návrh číslo 6 k predloženej správe, ktorý pomáha zaviesť spravodlivosť do mechanizmov podpory európskej poľnohospodárskej výroby.